Para encontrar cinco mil millones de euros ha sido necesario, como mencionaba Reimer Böge, forzar los procedimientos presupuestarios, tensionar el acuerdo interinstitucional y gastar seis meses de trabajo de las tres instituciones y todo ello, como se ha dicho muchas veces, para dejar la mitad de la financiación sujeta al azar de otra conciliación. Significa, también, una extraña manera de proteger la agricultura comunitaria. No nos engañemos finalmente, la Política Agrícola Común financia con sus márgenes la insuficiente dotación de otras categorías de gasto. Y esto es una consecuencia directa de la mala negociación de las perspectivas financieras. Veremos cual será la consecuencia cuando tengamos que negociar el siguiente acuerdo agrícola en el año 2013. Bienvenidos sean, por tanto, los fines de este paquete, pero ojalá no tengamos que lamentar en el futuro los medios que hemos utilizado.